Alors que l'homosexualité est punie de mort dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, une étude allemande nous révélait en 2015 ce que beaucoup d'entre nous savaient déjà, à savoir le lien entre intégrisme religieux et homophobie. Elle expliquait le fort rejet des homosexuels et des personnes transgenres dans ce que les idéologues de gauche appellent des quartiers, et qui ne sont en fait que des territoires confisqués par une idéologie politico religieuse. Ce qui a changé depuis, c'est l'importation massive, par un flux migratoire déraisonné et incontrôlé, de populations originaires de pays pour qui le dogme religieux est la norme suprême. Je vous le demande donc, la Commission va t elle enfin traiter les